Señora presidenta. Señora Mogherini. Creo que es bastante evidente que la decisión de Trump supone una flagrante vulneración del Derecho internacional, una acción unilateral, rompiendo todos los consensos de la comunidad internacional, un desprecio también a los acuerdos hechos en el pasado y una decisión, además, que está generando, como ya estamos viendo, más inestabilidad en la región. Una decisión, además, que contradice lo propiamente acordado por Israel en 1993 en los Acuerdos de Oslo de encontrar un estatuto negociado para Jerusalén.

Y quiero también agradecerle su iniciativa de que el presidente Abás venga en enero también a Bruselas. En cualquier caso, es momento de pensar qué podemos hacer como europeos.